Lamento profundamente que este Parlamento todavía no haya condenado el golpe militar. Yo señalo la responsabilidad del principal grupo parlamentario de Europa, que es el Grupo del Partido Popular Europeo, que, incluso en los discursos de hoy, sigue planteando que dan lo mismo los golpistas que el Gobierno legítimo. Es inadmisible que este Parlamento no haya condenado el golpe de Estado militar.